þingmenn utan flokka tala síðastir í hverri umferð og hafa fjórar mínútur dregið var um röð þeirra röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum sjálfstæðisflokkur samfylkingin framsóknarflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð og hreyfingin ræðumenn flokkanna verða fyrir sjálfstæðisflokk tala í fyrstu umferð ólöf nordal annar þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri ragnheiður ríkharðsdóttir áttundi þingmaður suðvesturkjördæmis en í þeirri þriðju jón gunnarsson tólfti þingmaður suðvesturkjördæmis ræðumenn samfylkingarinnar eru magnús orri schram sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð oddný g harðardóttir fjármálaráðherra í annarri en í þriðju umferð skúli helgason sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð birkir jón jónsson annar þingmaður norðausturkjördæmis í annarri en í þriðju umferð siv friðleifsdóttir sjötti þingmaður suðvesturkjördæmis fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð tala í fyrstu umferð steingrímur j sigfússon efnahags og viðskiptaráðherra og sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í annarri ögmundur jónasson innanríkisráðherra en katrín jakobsdóttir mennta og menningarmálaráðherra í þriðju umferð fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð birgitta jónsdóttir níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð talar margrét tryggvadóttir tíundi þingmaður suðurkjördæmis og þór saari níundi þingmaður suðvesturkjördæmis í þeirri þriðju ræðumenn utan flokka eru lilja mósesdóttir sjötti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður sem talar síðust í fyrstu umferð guðmundur steingrímsson áttundi þingmaður norðvesturkjördæmis talar síðastur í annarri umferð og atli gíslason fjórði þingmaður suðurkjördæmis talar síðastur í þriðju umferð